Wir haben uns im Menschenrechtsausschuss mit der Menschenrechtslage in Nordkorea befasst und haben es sehr begrüßt, dass die EU als Schwerpunkt beim Menschenrechtsrat Nordkorea gewählt hat. Wir begrüßen es noch mehr, dass Sie dazu beigetragen haben, dass es jetzt eine Sonderkommission gibt, die die schweren Menschenrechtsverletzungen dort untersuchen soll.

es gibt Satellitenbilder dazu. Und wir müssen davon ausgehen, dass dort nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder sind, die harter Zwangsarbeit und auch Nahrungsentzug ausgesetzt sind.